Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die parlamentarische Mehrheit der Sozialisten im rumänischen Parlament blockiert derzeit noch die Aufklärung dieser 17 handfesten Punkte, obwohl Frans Timmermans, der zuständige Vizepräsident der EU Kommission, deutlich gemacht hat, dass er großes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden in Rumänien hat.

Allerdings glauben wir schon, dass alle Bürger eine Aufklärung dieser Vorwürfe erwarten.

Wir glauben, dass der LIBE Ausschuss sich damit beschäftigen sollte und dann auch das Europäische Parlament mit einer Entschließung über dieses Thema diskutieren muss.